forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm sem er þingskjal hundrað fimmtíu og fjögur hundrað þrítugasta og sjöunda mál frumvarpið er samið í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu í samráði við ráðgjafarnefnd um inn og útflutning landbúnaðarvara samanber áttugasta og sjöundu grein laga númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum í frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á gerðar verði breytingar á þriðju málsgrein tólftu greinar tollalaga ákvæðinu var síðast breytt með lögum númer hundrað sextíu tvö þúsund og tólf um breytingu á lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum það fjallaði um úthlutun tollkvóta og fóðursjóð sem samþykkt voru á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi úthlutun tollkvóta samkvæmt þessu ákvæði er úr viðaukum fjögur a og b við tollalög en gripið er til þessara kvóta þegar aðstæður á innanlandsmarkaði gefa tilefni til þetta á einkum við í þeim tilvikum þegar innanlandsframleiðsla annar ekki tímabundinni eftirspurn og eða fyrirsjáanlegt er að innlend framleiðsla verði ekki til staðar í nægjanlegu magni samkvæmt þriðju málsgrein tólftu greinar tollalaga skal tollur reiknaður sem mismunur á ríkjandi heildsöluverði samkvæmt upplýsingum frá að minnsta kosti tveimur leiðandi ótengdum dreifingaraðilum og innflutningsverði samkvæmt meðaltali tollverðs síðastliðinna sex mánaða við beitingu þriðju málsgreinar tólftu greinar laganna komu í ljós ákveðnir vankantar við ákvörðun á tolli sú aðferð sem tilgreind er í ákvæðinu leiðir að minnsta kosti í sumum tilfellum til þess að tollur á dýrari vörur verður umtalsvert dýrari en á ódýrari vörur þessu þarf að bregðast við til þess að geta stillt tolla betur af miðað við verðlag innan lands með frumvarpinu er lagt til að bætt verði sú aðferð sem tilgreind er í þriðju málsgrein tólftu grein tollalaga með nákvæmari viðmiðum og um leið sett ákveðið hámark sem magntollur innan tollkvóta skal bera úr viðauka fjögur a og b við tollalög tilgangurinn með breytingunni er að draga úr hættu á að magntollar skili sér í hærra verðlagi til neytenda virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og ástæðunni fyrir framlagningu þess og legg til að því verði vísað til annarrar umræðu eftir fyrstu umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar